Kiváló munkát végzett a jelentéstevő, ugyanakkor van egy magyar népi mondás, hogy ha ez nem valósul meg, annyit ér, mint döglött lovon a patkó. Nem látok politikai akaratot az Európai Bizottságban, hogy betartassa, és jogsértési eljárást indítson a tagállamok ellen.

Benne több bátorság van, mint az Bizottság férfitagjaiban összesen, hiszen szembe mert szállni Sarkozy úrral, annak ellenére, hogy Barroso úr őt erről sokáig leintette. A következő időszakban komoly kihívás előtt áll, hiszen az EU soros elnökségét betöltő magyar kormány súlyos alapvető jogokat sért meg. Korlátozza a média szabadságát, felszámolja a szakszervezetek jogait a közalkalmazottak terén és a magántulajdon védelmét sem biztosítja, amikor elveszi 3 millió ember magánnyugdíj pénztári megtakarítását.